Domnule președinte, doresc să o felicit și eu pe doamna comisar Reding pentru eforturile pe care le face în vederea promovării drepturilor femeilor în Uniunea Europeană. Din start, plec de la premisa că o femeie ar trebui evaluată de angajator doar pe baza competențelor sale. De aceea, nu este corect ca multe femei foarte bine pregătite profesional să nu fie angajate din simplul motiv că sunt femei. Cert este că această directivă nu va afecta competitivitatea economică a companiilor care angajează femei în funcții importante și va garanta egalitatea de șanse între femei și bărbați. Inegalitățile de gen se produc și în ceea ce privește reprezentarea în structurile decizionale politice la nivelul fiecărei țări. Spre exemplu, România are al doilea cel mai dezechilibrat raport între femeile și bărbații parlamentari din Uniunea Europeană.